Madame la Présidente, mes chers collègues, bientôt quatre ans que le scandale du Dieselgate a éclaté. Au total, c'est plus de 30 millions de véhicules diesel qui polluaient au delà de la limite autorisée. Ce Parlement même a créé une commission d'enquête, a fait des recommandations, toutes restées sans réponse. Et maintenant, nous subissons la pollution de l'air sans réagir, nous laissons les voitures poubelles sur nos routes, nous laissons les consommateurs floués sans réparation. Et la Commission, plutôt que de répondre à ces urgences, préfère dire au constructeur vous ne savez pas respecter les normes, ce n'est pas grave, continuez de polluer. Mais on rêve!

Nous, nous avons choisi la santé des citoyens contre les intérêts des constructeurs.

Alors, trêve de discours, désormais place à l'action!